Señora presidenta, Haití, el país más poblado del Caribe, también es el más pobre y el más desigual de todas las Américas. La extrema pobreza y la vulnerabilidad de la población vienen marcadas por una economía muy dependiente y tremendamente endeudada. En este escenario, como siempre, las mujeres, y los niños y las niñas, son los más afectados. Son las condiciones socioeconómicas las que llevan a miles de menores a la esclavitud y estamos en pleno siglo XXI, en 2018, y estamos aquí, en esta casa, hablando de niños esclavos. Hasta que no abordemos eficazmente la cuestión ya no solo de pobreza, sino de desigualdad ―y eso implica redistribución—, Haití jamás conseguirá ser resiliente. También es urgente abordar esa insostenible e ilegítima deuda. La Unión Europea como principal donante juega un rol clave. Pero, sin una política de desarrollo eficaz acompañada de una acción exterior coherente con ella, por muchas resoluciones de urgencia que hagamos no conseguiremos nada. Usemos nuestra fuerza para empujar a este Gobierno a ratificar e implementar los convenios esenciales sobre la lucha contra la esclavitud y el tráfico de menores. Usemos nuestra fuerza para fortalecer la buena gobernanza y que salvajadas como esta dejen de ocurrir ya.